Dat is nu al zeker.

Maar naast formele sancties, moeten we ten tweede ook inspelen op de reputatie effecten. Daarom roep ik de banken hier en nu op om een Europees handvest te ondertekenen waarin ze zich ertoe verbinden om geen transacties te voeren met belastingparadijzen. Ten derde moeten ook de achterpoortjes binnen Europa zélf gesloten worden.

Jammer genoeg zijn de signalen uit de Raad daarover allesbehalve hoopgevend, maar het is nu of nooit. Ondertussen hebben ook meerdere landen een verlaging van hun vennootschapsbelastingtarief aangekondigd, waardoor op termijn een debat over een mogelijk Europees bodemtarief onvermijdelijk wordt. Tot slot de catch 22 waarin de lidstaten elkaar vandaag de dag gevangenhouden op belastingvlak, getuigt van kortetermijndenken, en tot mijn spijt niet van de politieke moed die we nodig hebben om onze burgers opnieuw in de ogen te kijken en te werken aan een rechtvaardig Europa.